Pane předsedající, dobrovolnická činnost je kořením fungující evropské společnosti. Pro některé oblasti, jako jsou sociální a zdravotní služby, činnost hasičů, volnočasové aktivity mládeže a podobně, je síť dobrovolníků nepostradatelnou součástí systému. Každý pátý občan Unie se dobrovolně angažuje v prospěšných aktivitách a naším úkolem je usnadnit možnost přeshraničního dobrovolnictví. Pomůže to mimo jiné také zbourat přežívající historické bariéry. Sdílím názor zpravodaje, že je potřeba vytvořit evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci a že musíme najít způsob, jak usnadnit mobilitu dobrovolníků. Evropský znalostní pas je dobrým řešením na této cestě. Pro vybrané sektory je také řešením úprava administrativních povolení pro občany třetích zemí za účelem usnadnění výkonu dobrovolnické činnosti.

Klíčové jistě bude také právní ošetření, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu pro nelegální migraci.